vil ég bjóða ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur velkomna til starfa og óska ráðherrum velfarnaðar í mikilvægum störfum ég vona að þeir eigi gott samstarf við alþingi jafnframt þakka ég ráðherrum í ríkisstjórn geirs haarde fyrir samstarfið og óska þeim alls hins besta héðan frá alþingi sendum við geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra góðar kveðjur mikil umskipti hafa nú orðið í íslenskum stjórnmálum ríkisstjórn sem naut stuðnings meira en tveggja þriðju hluta þingmanna hefur sagt af sér og við tekur minnihlutastjórn tveggja flokka

það er hluti af lýðræðinu og þeirri stjórnskipan sem við búum við í landinu kosningar verða eigi síðar en á fjögurra ára fresti en alþingi stendur hvað sem á dynur ég verð að viðurkenna fyrir þingheimi úr stól forseta alþingis að ég hef verið mjög hugsi yfir atburðum síðustu vikna við alþingishúsið og er sannarlega ekki einn um það veggir þinghússins hafa verið útbíaðir rúður brotnar í tugatali

í stjórnarskránni segir að eigi megi raska friði alþingis né frelsi þess vegna hljótum við að harma þessa atburði við höfum mótað okkur leikreglur í samfélaginu á löngum tíma þeim má vissulega breyta en menn verða að fara með friði annars er voðinn vís ég vona í lengstu lög að atburðirnir við alþingishúsið að undanförnu boði ekki nýja siði í íslenskum stjórnvöldum alþingi er hornsteinn íslenskrar stjórnskipunar þangað velur íslenska þjóðin sína fulltrúa